Señor presidente, la Unión tiene que seguir profundizando en su apuesta por la sostenibilidad y debe hacer de ella una herramienta para proteger su industria y a sus trabajadores. La siderurgia es un buen sector para convertir estas palabras en hechos. Hay que proteger a los que invierten en producciones más limpias y propiciar que este esfuerzo siga creando y manteniendo empleo. Las medidas con las que nos hemos defendido del proteccionismo de la Administración Trump o de la sobrecapacidad de la industria china o las medidas monetarias que han beneficiado a productores turcos o chinos han demostrado ser útiles. Pero hay que ir más allá hay que desterrar de Europa el acero sucio, el que no se produce con los exigentes estándares ambientales y sociales europeos. La siderurgia de la Unión ha hecho un enorme esfuerzo tecnológico, económico y de formación de su personal para ganar en esa sostenibilidad. Premiemos este esfuerzo con un nuevo arancel medioambiental y social para proteger a toda nuestra industria.